Războiul Rece s a întors să se răzbune, așa cum spunea și António Guterres. Încă șase ani cu Putin înseamnă susținere pentru folosirea armelor chimice, susținere pentru dictaturi, dezbinarea statelor europene, încercarea de distrugere a democrațiilor în diverse state europene și peste Atlantic și înseamnă crearea și întreținerea unor conflicte intenționat pentru a da Kremlinului și lui Putin o mână de fier pentru a spune Eu intervin și rezolv